Señor Presidente, señora Mogherini, llevamos años trayendo a este Parlamento un ¡Basta ya!

Años en los que hemos reclamado —sin éxito, por cierto— que la Unión Europea haga algo más que declaraciones en protesta por la actitud antidemocrática de Nicolás Maduro. Hoy decimos aquí que ya no podemos más. No pueden más los venezolanos que están pasando hambre y necesidades en un país rico, pero al que sus dirigentes y la corrupción están causando una crisis humanitaria sin precedentes. No pueden más los líderes de la oposición, esa que ha ganado de forma clara las últimas elecciones y que sufre casi a diario agresiones intolerables. No pueden más los familiares de presos políticos que siguen en la cárcel mientras los delincuentes de verdad, muchos de ellos en cargos dirigentes, siguen cometiendo sus tropelías con total impunidad. Y no podemos más los demócratas de Europa y de todo el mundo, que vemos con horror cómo la comunidad internacional sigue sin hacer nada.

Si no, quizá debamos reconocer que hemos fracasado en el objetivo de convertir a la Unión Europea en un actor de peso internacional.